Zosúladenie medzi rodinnou zodpovednosťou matiek a otcov a profesionálnymi ambíciami zamestnancov má veľmi pozitívny a bezprostredný vplyv na celú spoločnosť. Navrhujem, aby bola zrevidovaná definícia práce, aby sa takto zviditeľnili výhody zosúladenia medzi rodinnou zodpovednosťou a profesnými ambíciami. Rodinná zodpovednosť nemôže byť automaticky pokladaná za škodlivú pre budúcnosť matky len preto, že dočasne odchádza z formálneho trhu práce. Až doteraz národné politiky a politika európska vnímali občana len na základe požiadaviek trhu práce. Odpovede na demografickú krízu naopak vnímajú občana aj v jeho úlohe rodiča, matky a otca vo vzťahu zodpovednosti voči rodine. Tu sa vynára principiálna otázka, ktorá dáva smer ďalším úvahám. Pýtam sa, aký model spoločnosti chceme presadzovať? Chceme mať rodiny prispôsobené trhu a podnikom, alebo podniky a trh prispôsobený rodinám? Toto vôbec nie je zbytočná otázka. Európska i národné politiky sú v tejto oblasti určované napätím medzi logikou trhu a logikou ľudskej prirodzenosti. Úlohou spoločnosti je preto, aby konala tak, že sa ženy a muži môžu slobodne rozhodnúť medzi dvoma logickými možnosťami, z ktorých každá má svoj dôvod existencie v širšej vízii, ako je vízia práce.